Señor Presidente, señor Comisario, hoy hablamos de Lieja, hoy hablamos de Jucu, hoy hablamos de Arcelor, de Nokia...

cuándo, señor Comisario, vamos a permanecer inactivos cuando es evidente que los hechos son una desindustrialización de Europa, cuando las empresas buscan maximizar sus ganancias financieras olvidándose de las necesidades de las personas y de las regiones afectadas, en medio, también, de una crisis de credibilidad entre los trabajadores, de una rabia que se expande por toda Europa al ver que esas empresas pueden hacer lo que quieran sin que nadie imponga la más mínima condición a sus actividades? Hace años —no ahora, señor Comisario— que lo venimos pidiendo —lo ha dicho la colega— seis años desde el informe Cottigny.

Es más, respecto del fondo de globalización al que usted se ha referido, estamos observando el intento de desnaturalizarlo, el intento de dedicarlo a otras cosas, e incluso de terminar con ese propio fondo de globalización.

Necesitamos terminar con la morosidad y necesitamos terminar con la resignación que hay en el colegio de Comisarios. Yo sé de sus esfuerzos, señor Comisario, pero tiene usted que multiplicarlos, porque Europa no puede continuar asistiendo pasivamente al destrozo que se está haciendo en su tejido industrial.

Tenemos que hacer un marco legislativo europeo que englobe, que avance las necesidades previas y posteriores de las reestructuraciones, que escuche a los sindicatos, a los trabajadores y, sobre todo, señor Comisario, una ley de la razón y no la ley de la jungla, que es lo que estamos observando impotentes los diputados europeos y, mucho me temo, usted también.